Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono perfettamente d'accordo che coloro che manipolano i mercati debbano essere perseguiti penalmente in maniera adeguata, perché non è ammissibile che i mercati finanziari siano una sorta di zona franca in cui la giustizia non può intervenire. I casi di manipolazione dei tassi Libor ed Euribor sono emblematici, con alcune delle più grandi banche europee coinvolte in questa scandalosa truffa, le stesse banche che poi hanno ricevuto senza problemi centinaia di miliardi di prestiti agevolati dalla BCE un ottimo esempio di come funziona bene questa Europa, schiava dei grandi gruppi e interessi finanziari. In questa relazione si parla di colpire chi utilizza informazioni privilegiate in maniera impropria e mi chiedo se forse non sia stato questo il comportamento tenuto in passato anche dal Presidente della BCE Mario Draghi. Mi riferisco alla vicenda che ha portato quasi al collasso l'istituto bancario più antico del mondo, il Monte dei Paschi di Siena. Draghi sapeva bene il costo spropositato che la banca toscana stava pagando per acquistare Antonveneta, in quanto solo due anni prima aveva curato come consulente Goldman Sachs la cessione dell'istituto di Padova agli olandesi di ABN Amro. Mi domando quindi perché non abbia utilizzato le informazioni in suo possesso per bloccare questa trattativa, che probabilmente nascondeva un grosso giro di transazioni illecite. Lo stesso ex presidente di Monte dei Paschi, Mussari, è indagato per abuso di informazioni privilegiate legate proprio alla vicenda Antonveneta, ma credo che vi siano responsabilità estese anche di altri individui ben più importanti.